vnímam ako výnimočné, ale efektívne rozhodnutie. Na druhej strane aj vystúpenie pána Turmesa, najmä pokiaľ sa týka fondového hospodárenia, bolo v mnohých bodoch pravdivé.

Krízová situácia v zásobovaní plynom po spore medzi Ruskom a Ukrajinou začiatkom tohto roka ukázala, aká zraniteľná je značná časť Európy v kritických situáciách.